Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'ai même mis une chemise à fleurs pour incarner le printemps arabe. Qui pouvait s'attendre, il y a quelques mois, à ce vent nouveau nourri par les valeurs universelles de la démocratie, et qui souffle aujourd'hui sur la rive sud de la Méditerranée et, plus largement, sur le monde arabe? Personne. Sûrement pas la plupart des dirigeants européens qui nous exhortaient, depuis des années, à passer des accords de toutes natures avec des régimes dictatoriaux pour le confort des intérêts de l'Europe. Je me dis, aujourd'hui, qu'il n'est jamais trop tard pour faire preuve de courage et de dignité le courage de dire à nos peuples qu'il n'y a pas de horde musulmane qui déferle en Europe, mais qu'il y a des populations jeunes qui, au prix de leur sang, désirent, de manière irréversible, l'installation d'une démocratie, et souhaitent que l'Europe soit un acteur qui les aide pour que l'état de droit ne soit plus une chimère, mais devienne une réalité.

Je ne dresserai pas parce que le temps m'est aussi compté le panorama de la situation des pays en révolte.

Dans ces moments là, même si l'histoire est parfois cruelle, la communauté internationale dont vous êtes l'une des dignitaires, Madame devrait s'exprimer pour apporter soutien et solidarité aux peuples en lutte, mais aussi pour condamner, de la manière la plus ferme, dans toutes les instances, l'ensemble de ces régimes honnis et l'ensemble des pays qui ne respectent pas le droit international et les résolutions des Nations unies.

Je sais que c'est l'une de vos priorités. Mais je vous demande, Madame la Haute représentante, même si vous devez y consacrer toute votre énergie, de passer des mots qui apaisent aux solutions qui construisent.